Ja, hvala, podpredsednik za dano besedo. Spoštovana ministrica, kolegi in kolegice, vsem skupaj lep pozdrav! Glede na to, da nisem prvi mandat v tem Državnem zboru, lahko rečem, da že cirka šest, sedem let spremljam področje lokalne samouprave in tukaj je ena zelo zanimiva zgodba, ko je prišla na oblast tako imenovana druga Janševa vlada, ko smo videli, da je črpanje evropskih sredstev nekako v zastoju, se je našel minister za infrastrukturo, torej eden izmed vaših predhodnikov, gospod Zvone Črnač, ki je čez noč naredil razpis, vreden preko petdeset milijonov evrov, ta razpis pa je šel za energetsko obnovo stavb v lasti lokalnih skupnosti. In spoštovana ministrica, ker so bile včeraj končane, vsaj v prvem krogu, lokalne volitve in se župani, novi ali pa stari že veselijo novih projektov, se verjetno vsi, najbolj od vseh ministrov veselijo ravno verjetno sodelovanja z vami. In me, spoštovana ministrica, zanima, glede na objavo iz februarja letošnjega leta, ko je članek objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih dva tisoč osemnajst dva tisoč dvajset, zanima nekaj številk. Kajti prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je bil marca, drugi aprila, tretji maja in skrajni rok dvanajstega novembra letošnjega leta. Pa me, spoštovana ministrica, v tem trenutku zanima: Ali obstajajo kakšni podatki, prvič, koliko je bilo prijav na te razpise s strani občin in seveda tudi, koliko je bilo odobrenih? V drugi fazi pa me zanima, spoštovana ministrica: ali predvidevate, glede na to, da imamo veliko evropskih sredstev na razpolago, ki jih pa očitno ne znamo počrpati, ali boste morda tudi v naslednjem letu, kljub temu da je ta razpis za leto dva osemnajst, dva devetnajst in dva dvajset, naredili še kakšen nov razpis? In pa pod tretjo: zanima me, to pa kar je bistvo neka želja predvsem vseh županov slovenskih občin, ali je možnost, da bi preko teh evropskih sredstev oziroma preko tega javnega razpisa lahko v bodočem si sanirali tudi gasilske domove? Hvala.